Przy ustalaniu budżetu nasuwa się pytanie o jego wielkość.

Na pewno nie powinien się zmniejszać, a taka sytuacja ma miejsce.

Oprócz wielkości budżetu ważne są cele przeznaczenia i sposób, a szczególnie jakość jego wykorzystania. Dobrze, że zwiększono jego elastyczność między latami i działami, ale potrzeba więcej samodzielności dla państw członkowskich i ograniczania zaleceń ze strony Komisji Europejskiej, bo każdy kraj ma swoją specyfikę i wie, jak najlepiej wykorzystać budżet.

Jest pewien niedosyt działań i rozwiązań, ale doceniam również sukces dialogu i porozumienia.